Navrhujeme opatrenia, zriaďujeme podporné programy, hľadáme potrebné finančné zdroje. Napriek tomu sa v niektorých krajinách podnikateľské prostredie stále zhoršuje. Moja krajina vďaka administratívnym opatreniam vlády sa posunula pri ostatnom hodnotení konkurencieschopnosti o sedem miest dozadu až na

Napriek odporúčaniam Únie naša administratíva predpisuje malým podnikateľom nové výkazy a ďalšie poplatky, požiadavky na hotovostné vklady ako podmienku na začatie podnikania. Vážený pán komisár, možno by stálo za to do našich opatrení zaradiť aj program konzultácií pre vrcholných, národných hospodárskych manažérov, na ktorých by im nezávislí experti predstavili pre ich krajinu vhodné, overené a zmysluplné alternatívy opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia. Podľa Svetového ekonomického fóra je totiž najvážnejším problémom mojej krajiny nadmerná byrokratická záťaž.